Señora presidenta, realmente la superioridad moral, la arrogancia que estamos viendo por parte del consenso socialdemócrata da mucho miedo, incluso a aquellos que somos firmes partidarios de la Unión Europea, que creemos en la subsidiariedad, que creemos en la soberanía, pero que creemos en una Unión Europea.

Cómo es realmente esa prepotencia que se está dando permanentemente cuando se habla de un Estado que ha hablado, de una nación que ha tenido una opinión y que ha pedido irse de aquí.

Es un peligro de radicalización, que se está alimentando desde la Unión Europea. Y tenemos que tener mucho cuidado, pensando en radicalizaciones anteriores.